Secondo me la relazione che stiamo discutendo c'è riuscita e questo è un ottimo risultato per tutti. Va da sé che bisogna difendere e proteggere le persone che viaggiano, che si spostano e purtroppo il numero di incidenti mortali è altissimo e spesso la morte sopravviene per un ritardo nell'intervento.

due cose insieme sono due diritti importanti che possono camminare di pari passo.